Frau Präsidentin!

Das gilt für das Europäische Parlament genau so wie für die nationalen Parlamente. Dann gab es trotzdem Klagen aus den nationalen Parlamenten, nämlich, dass die Arbeitsbelastung so angestiegen ist, die Berge an Dokumenten, die jetzt immer auf den Tischen landen wenige Wochen nur, um zu reagieren.

Deswegen haben einige Kollegen und ich es als für den richtigen Zeitpunkt empfunden, zu fragen, wie die Kommission die Situation jetzt sieht. Ist sie zufrieden mit der Qualität der Reaktionen aus den nationalen Parlamenten, wie behandelt die Kommission das, hat sie ausreichend Ressourcen, inklusive auch ausreichendes Personal, um damit umzugehen? Und in manchen Mitgliedstaaten sind ja die Regionen, die Bundesländer wie im Fall Deutschlands wichtig, wie werden Eingaben aus dieser politischen Ebene behandelt, finden die adäquat Resonanz?